Subiectul codului de culori pare să fie cel mai aprins aspect al dezbaterii de astăzi.

Departe de mine gândul de a spune că informarea corectă a consumatorilor și măsurile împotriva bolilor legate de nutriție nu ar fi prioritare, dar cred totodată că nu trebuie să demonizăm alimentele.

Multe din produsele tradiționale europene ar putea ajunge să fie evitate de consumatori sau denaturate de producători, ceea ce ar avea consecințe grave asupra industriei noastre alimentare. În încheiere, arăt că împărtășesc punctul de vedere al dnei Grossetête cu privire la carnea obținută prin sacrificare rituală, precum și punctul de vedere al colegului Dorfmann cu privire la produsele de artizanat, care constituie și acestea o tradiție importantă în Europa